Ca reprezentant al unei țări care a beneficiat de asistență financiară pentru balanța de plăți de la Comisia Europeană, România, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru rapiditatea cu care a acționat în direcția acordării asistenței financiare pentru balanța de plăți, fără de care problemele economice și sociale ale României ar fi fost mult mai dificile. Sigur că sunt multe probleme sociale în aceste țări care au primit asistența financiară și putem discuta despre ce fel de condiționalitate socială ar putea fi vorba în aceste acorduri de asistență financiară. Și dacă punem problema în acest mod, trebuie să ținem seama că există sisteme de asigurări și de asistență socială în aceste țări care au contribuit la dezechilibrele pentru care a fost necesară asistența financiară

De aceea, dacă discutăm de condiționalități sociale, trebuie să discutăm despre reformele care trebuie făcute asupra acestor sectoare sociale, în primul rând sistemul de pensii, astfel încât să obținem o sustenabilitate financiară pe termen mediu și lung care să contribuie la rezolvarea de fond a problemelor din aceste țări.